Señor presidente, la digitalización de la industria nos obliga a reflexionar sobre la transformación del mundo del trabajo. Hemos pasado de grandes centros industriales compactos, en los que todos los trabajadores pertenecían a una misma empresa bajo un mismo convenio, a una situación en la que la industria utiliza las nuevas tecnologías para externalizar y subcontratar tareas cada vez más descentralizadas y también más precarias, incluso mediante plataformas de falsos autónomos, mientras los núcleos tecnológicos de alto valor añadido se concentran cada vez más en unos pocos países, o incluso regiones, de la economía global. Por ello, el sector público no puede permanecer impasible y debe regular los cambios tecnológicos que se van produciendo, asegurando que la legislación laboral sigue aplicándose a los trabajadores dependientes y a las cadenas de subcontratas en igualdad de condiciones, porque si no generaremos un nuevo foco de desigualdad. Frente a la fragmentación del mundo del trabajo y nuevas figuras que van a surgir, ha de existir y reforzarse un marco legal que proteja la negociación colectiva y el derecho a la huelga

Para ello, es necesario contar con los sindicatos en una estrategia de desarrollo industrial ambiciosa, que asegure que las transformaciones tecnológicas van de la mano de la creación de empleo de calidad y la mejora de nuestro modelo productivo.